háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson valgerður sverrisdóttir steingrímur j sigfússon arnbjörg sveinsdóttir einar már sigurðarson þuríður backman ólöf nordal og höskuldur þórhallsson flytja ásamt þeim sem hér stendur tillagan er svohljóðandi alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að tryggja að landhelgisgæsla íslands haldi úti björgunarþyrlu frá akureyri í greinargerð með ályktuninni segir með leyfi forseta á íslenskum fiskimiðum eru veður válynd og þyrlubjörgunarsveit landhelgisgæslunnar er mikilvæg fyrir öryggi sjófarenda mörg stærstu sjávarútvegsfyrirtæki landsins eru á norður og austurlandi og mikil útgerð er á svæðinu þyrlubjörgunarsveit landhelgisgæslunnar er þó einungis staðsett á suðvesturhorni landsins og því búa sjófarendur um norðan og austanvert landið við minna öryggi en aðrir vegna þess hve fjarlæg þyrlubjörgunarsveitin er þó að tillaga þessi sé flutt af hópi þingmanna norðausturkjördæmis ber alls ekki að líta svo á að hún snúist um byggða eða atvinnumál heldur er hér fyrst og fremst um öryggismál að ræða sem brýnt er að leyst verði úr hið fyrsta margt bendir til að skipaumferð á norðurslóðum aukist til muna á komandi árum í tengslum við minnkandi hafís á siglingaleiðinni um norður íshafsleiðina einnig má benda á að miðstöð sjúkraflugs á íslandi er á akureyri auk þess sem sjúkraflutningaskóli íslands er á akureyri faglega séð ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að byggja upp þyrlubjörgunarsveit á akureyri jafnframt má nefna að þyrlur landhelgisgæslunnar gegna sívaxandi hlutverki við björgun á landi til dæmis þegar flytja þarf slasað fólk meðal annars frá

þingmenn og aðrir ræði um staðsetningu þyrlubjörgunarsveitar á landsbyggðinni og staðreyndin er sú eins og bent er á í greinargerðinni að viðbragðstími þyrlubjörgunarsveitar landhelgisgæslunnar er mjög mismunandi í ljósi þess að hún er staðsett á einum stað á suðvesturhorni landsins og því er það spurning um hvar til að mynda

aðilar tengdir fiskvinnslu og fiskveiðum hafa bent á að öryggisins vegna væri mjög brýnt að staðsetja þyrlur landhelgisgæslunnar á fleiri en einum stað á landinu eyþing samband sveitarfélaga í eyjafjarðar og þingeyjarsýslum hélt aðalfund sinn dagana fimm til sjötta október síðastliðinn þar var ályktað sérstaklega um staðsetningu þyrlubjörgunarsveitar og segir þar með leyfi forseta aðalfundur eyþings haldinn á raufarhöfn fimmta og sjötta október tvö þúsund og sjö ítrekar það mikilvæga öryggisatriði að þyrlubjörgunarsveit sé staðsett á akureyri það er gríðarlega mikilvægt fyrir norðan og austanvert landið og hafsvæðið út af því enda um stórt svæði að ræða og getur nálægð við þyrlubjörgunarsveit skipt miklu máli á ögurstund segir í ályktun sveitarfélag á norðurlandi eystra og það má rétt geta þess að undirstöðuatvinnugrein þeirra byggðarlaga og þeirra sveitarfélaga sem eru á norðurlandi eystra rétt eins og á austurlandi búa við það sem sjórinn gefur þannig að hér er um mikilvægt hagsmunamál fyrir þessi sveitarfélög að ræða þessi ályktun sem var samþykkt hjá þessum sveitarfélögum lýsir því náttúrlega hversu víðtæks stuðnings þetta mál er sérstaklega í þeim byggðarlögum sem reiða sig á fiskveiðar hjá sjómönnum sem þurfa að sækja sjóinn frá þessum byggðarlögum hæstvirtur forseti á aðalfundi landssambands íslenskra útvegsmanna í október síðastliðinn var samþykkt ályktun þar sem því var fagnað hversu mjög þyrlubjörgunarsveit landhelgisgæslu íslands hefur vaxið fiskur um hrygg og hversu öflug sveitin væri orðin í ályktun fundarins sagði einnig með leyfi forseta fundurinn beinir því til ríkisstjórnarinnar að staðsetja þyrlu úti á landi sem mun þannig staðsett auka enn frekar á öryggi og margfalda þjónustugetu sveitarinnar forsvarsmenn líú hafa beinir bent á að töluverð umferð skipa er um hafsvæðið fyrir norðan og norðaustanvert landið og þannig sé mikilvægt að viðbragðstími sé sem stystur ef óhöpp verða því orða forsvarsmenn landssambands íslenskra útvegsmanna það þannig að það sé nauðsynlegt að björgunarþyrlur séu ekki einungis staðsettar á suðvesturhorni landsins sá tímasparnaður sem næst með því að staðsetja þyrlur til dæmis á akureyri gæti skipt sköpum ef óhöpp verða á þessu hafsvæði en vegalengdin á milli reykjavíkur og akureyrar í beinni loftlínu er um hundrað þrjátíu og fimm sjómílur og við bætast þrjátíu til fjörutíu mílur ef fljúga þarf með ströndinni þetta segja forsvarsmenn landssambands íslenskra útvegsmanna í sínum rökstuðningi og bæta við að í dag þarf tf líf þyrla landhelgisgæslunnar að stoppa og taka eldsneyti á akureyri ef hún flýgur frá reykjavík og norður fyrir land þar sem flugþol hennar er takmarkað við sex hundruð tuttugu og fimm sjómílur ef þyrlan væri hins vegar staðsett á akureyri hefði hún flugþol upp á þrjú hundruð sjómílur hvora leið en að auki sparast tími sem er afar mikilvægt fyrir þann sem í nauðum er staddur og þarf aðstoð þetta segir frá hagsmunasamtökum landssambands íslenskra útgerðarmanna á fundi sjómannasambands íslands sem var haldinn á akureyri tuttugasta og sjötta og tuttugasta og sjöunda október síðastliðinn er ályktað enn í sömu átt með leyfi hæstvirts forseta formannafundur sjómannasambands íslands haldinn á akureyri tuttugasta og sjötta og tuttugasta og sjöunda október tvö þúsund og sjö skorar á alþingi að taka þá ákvörðun að björgunarþyrlusveit hafi aðsetur á akureyrarflugvelli fundurinn bendir á það mikilvæga öryggisatriði að þyrlubjörgunarsveit verði staðsett þar um leið og starfsemi fjórðungssjúkrahússins verði eflt það er gríðarlega mikilvægt fyrir norðan og austanvert landið og hafsvæðið út frá því enda um stórt svæði að ræða og getur nálægð við björgunarþyrlusveit skipt miklu máli á ögurstund segir í ályktun formannafundur sjómannasambands íslands hæstvirtur forseti hvers vegna les ég hér upp ályktanir frá helstu hagsmunaaðilum í sjávarútvegi og þeim sveitarfélögum sem þetta málefni snertir svo mikið það geri ég hér til þess að sýna fram á hversu víðtæk samstaða er um það að þyrla landhelgisgæslu íslands verði staðsett á fleiri en einum stað á landinu í ljósi þeirra gríðarlegu öryggissjónarmiða sem þarna eru uppi við þingmenn höfum einnig heyrt það frá bæjarstjórn akureyrarkaupstaðar sem hefur bókað þann vilja sinn að þyrlubjörgunarsveit verði staðsett á akureyri og þar hafa kjörnir fulltrúar sama hvar í flokki þeir hafa staðið lýst yfir þeim einbeitta vilja sínum að staðsetja þyrlubjörgunarsveitina þar ég fann það hæstvirtur forseti og trúlega fleiri þingmenn sem frambjóðandi í norðausturkjördæmi að það er vaxandi þrýstingur hjá íbúum á þessu svæði fyrir því að þyrlubjörgunarsveit verði staðsett á akureyri það kom mér á óvart á ferð minni einni af mörgum og í mörgum ferðum um austurland að það er mikill þrýstingur á austurlandi fyrir því að þyrlubjörgunarsveit verði staðsett á akureyri að sjálfsögðu áttar fólk sig á því aðstandendur sjómanna og þeir sem búa í þessum samfélögum hvað um gríðarlega mikið öryggismál er að ræða þannig að ég vil meina að það sé mjög víðtækur stuðningur á austurlandi og á öllu norðurlandi fyrir því að það verði ráðist í þessar breytingar það er jú staðreynd eins og áður hefur verið nefnt að undirstöðuatvinnugrein á norðurlandi og austurlandi er sjávarútvegurinn og það er sérstakt réttlætismál í mínum huga að þeir menn sem sækja sjóinn úti fyrir norður og austurlandi njóti sama öryggis við það að sækja sína atvinnu og þeir sem stunda sjómennsku á suðvesturhorni landsins því vil ég leggja áherslu á það að hér er ekki um að ræða pólitískt mál þetta er málefni sem er hafið yfir pólitísk þrætuefni á milli stjórnmálaflokka enda gefur það til kynna fjöldi þingmanna sem eru á þessu ágæta þingmáli trúlega hefði verið hægt að fá mikinn meiri fjölda af þingmönnum á þetta mikilvæg mál enda eins og ég sagði hér áðan er þetta hafið yfir flokkspólitík að mínu mati hæstvirtur forseti ég vil líka taka það fram sem stendur í greinargerð með frumvarpinu að ég lít ekki á þetta mál sem atvinnumál fyrir akureyri þó að staðsetning þyrlubjörgunarsveitar eða þyrlu á akureyri mundi skapa einhver störf á akureyri lít ég fyrst og fremst á þetta sem hreint og klárt öryggismál fyrir sjófarendur úti fyrir norður og austurlandi eins og ég hef komið hér inn á það liggur fyrir mikill þrýstingur úr samfélögum á norður og austurlandi frá sveitarfélögum á þessu svæði frá hagsmunaaðilum í sjávarútvegi um að alþingi beiti sér fyrir því að björgunarþyrla verði staðsett á landsbyggðinni og margar þær ályktanir hníga að því að sú þyrla eigi að vera staðsett á akureyri það er því mikilvægt í þessari umræðu hér að fá að heyra hver hugur hæstvirtur dómsmálaráðherra er í þessu máli hann gegnir mikilvægu hlutverki í þessu sem ráðherra málaflokksins þó að vissulega sé það þannig að sjúkraflug og björgunarflug ætti í reynd að heyra að einhverju leyti undir ráðherra heilbrigðismála en eins og staðan er núna gegnir landhelgisgæslan því hlutverki að sinna þessu sjúkraflugi einnig og hefur gert af stakri prýði og ég efa ekki að hún gæti enn betur sinnt sínu hlutverki væru þyrlubjörgunarsveitir staðsettar á tveimur stöðum á landinu það er á suðvesturhorni landsins og á akureyri ég geri mér grein fyrir því að verði þessi þingsályktunartillaga samþykkt hér á þingi mun þetta þýða ákveðinn útgjaldaauka fyrir ríkissjóð við verðum að gera okkur grein fyrir því en hér er um að ræða gríðarlega mikið öryggismál og réttlætismál að mínu mati fyrir meðal annars sjómenn og ef við horfum á það að í framtíðinni mun siglingarleiðin norður fyrir land opnast með gríðarlega miklum skipaflutningum þar um þá er bara tímaspursmál hvenær við sjáum það fyrir okkur að þyrlubjörgunarsveit verði staðsett þar nyrðra ég ætla því ekki að hafa mitt mál mikið lengra ég legg bara áherslu á að þingmenn allra flokka geta trúlega fylkt sér á bak við það að þyrla landhelgisgæslunnar sé staðsett á fleiri en einum stað á landinu í ljósi þessara miklu öryggishagsmuna sem snerta undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar sem snerta sjómenn þessa lands byggðarlög þeirra og aðstandendur þannig að ég held að óháð flokkum eigum við að reyna að sammælast um að samþykkja þessa þingsályktun hér frá alþingi því að ég legg mikið upp úr því að við vinnum hratt að þessum málum hér á vettvangi þingsins og reynum að koma þessari